Signor Presidente, onorevoli colleghi, come hanno già detto alcuni colleghi precedentemente, penso che sia assurdo discutere in quest'Aula di Egitto e di cooperazione con l'Egitto senza mettere al centro il tema della costante violazione dei diritti umani. La famiglia di Regeni, i genitori di Giulio Reggiani,